Az uniós méztermelés támogatási programja szerint fogalmazott az ENVI szakbizottság. Ezt az álláspontot támogattam szavazatommal, hogy ne az olcsó, rossz minőségű, javarészt kínai méz importját bátorítsam. A közép kelet európai országok, közöttük Románia is úgynevezett kistermelős országok. Az EU s programok segítségével nehezen, de immár sikerült összefogni a jórészt bioméztermelő tevékenységüket. Óriási erőfeszítéseket tesznek a bioméz előállítása érdekében. Ha jelenleg felvásárolni kényszerülünk a gyenge minőségű mézet is, elvárjuk, hogy ez fel is tűnjön pontos arányokkal a címkén. Az európai polgároknak joga, hogy tudják, mit fogyasztanak. Nem az a gond, hogy a pollen összetevője, vagy alkotóeleme a méznek. A génmódosított növényeket tartalmazó területen való méhlegeltetés és a méz minősége az igazi probléma, mert veszélybe kerülhet az európai uniós méhészet.